Dlatego dla przedstawicieli takich krajów właśnie jak Polska to sprawozdanie jest niezwykle istotne, bo pozwala nam odzyskać to, co jest częścią naszego dziedzictwa narodowego. Grabieże są mniej czy bardziej spektakularne, tak jak powiedział Piotr Borys.